Doamna președintă, domnule comisar, iată dezbatem de două ore un subiect extrem de important, l am mai dezbătut. Dacă ar fi să analizez poziția Comisiei și poziția Consiliului, evident, sunt de acord cu toate propunerile domnului comisar. Aveți dreptate trebuie să umblăm la buzunarul celor care fură bani până la urmă de la cetățeni pentru că sărăcesc bugetele naționale și oamenii suferă, dar, domnule ministru, nu am înțeles poziția Consiliului ne ați informat că avem un grup de conduită.

Trebuie să fiți fermi în Consiliu și să determinați miniștrii de finanțe și să determinați guvernele să ia măsuri, să fie pe de o parte transparent, pe de altă parte, trebuie să cooperăm cu organismele internaționale pentru că da, banii se transferă înaintea Uniunii Europene și nu putem să vorbim aici de